Voor mij is de mens de rentmeester over deze schepping en die verantwoordelijkheid vraagt van ons de uitstoot van vieze stoffen, ook in de transportsector, tegen te gaan. In het verslag van collega Eickhout staat dat goed beschreven en ik focus even op twee goede punten en een wat minder sterk punt. Eén, het luchtverkeer is een zeer vervuilende modaliteit en terecht vraagt de collega aandacht voor de beprijzing van kerosine en vliegtickets. Dat is echt nodig om de schonere wereld, ook in de luchtvaart, door te zetten.

Gelukkig, want de Ecocombi neemt heel veel kilometers weg die gemaakt worden door kleinere trucks.

De vele miljoenen die voor de modal shift naar het spoor zijn gegaan hebben gewoon niet gewerkt.

We moeten kijken naar meer creatieve ideeën, bijvoorbeeld meer verbinding tussen binnenvaart en wegvervoer.